Jest ich wiele po pierwsze niskie dochody w rolnictwie, po drugie brak stabilizacji cenowej i rynkowej, po trzecie słabsza infrastruktura techniczna i społeczna na wsi oraz niski poziom usług, po czwarte duża uciążliwość pracy w rolnictwie, po piąte niekorzystne międzynarodowe umowy handlowe. To w sumie przekłada się na niższy poziom życia rolników. Te niekorzystne procesy prowadzą do nadmiernej koncentracji i uprzemysławiania produkcji, do zaniku europejskiego modelu rolnictwa, rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska.